Pane předsedající, já musím říci, že jsem z postoje Rady a Komise velmi smutný.

Primární evropské právo dává našemu parlamentu jasnou pravomoc provádět vyšetřování. Na tom se členské státy při přípravě primárního práva shodly. A to, že k tomuto základnímu právu není dosud schválen prováděcí dokument, prováděcí nařízení, je opravdu velká ostuda a musím říci, že mě velmi znepokojuje chování zvláště Rady. Dopis z října minulého roku, který je plný alibistických výmluv, proč takovýto prováděcí předpis nejde, mě rozesmutňuje a musím říci, že bych čekal od zástupců demokratických států, které ctí principy právního státu, že se budou lépe snažit naplnit pravomoci klíčového orgánu Evropské unie, a tím je Evropský parlament. My zde zastupujeme občany, jsme přímo voleni, máme pravomoci dané primárním právem a Komise a zvláště Rada nám bohužel takto odkrojuje a omezuje výkon kompetencí. To je situace. Kdyby se toto dělo v nějaké jiné zemi mimo evropský prostor, mimo hodnoty práva a právního státu, tak bych to chápal. Často o tom hovoříme, jak je právo v třetích zemích potlačováno, a často to Evropský parlament kritizuje, ale tady bohužel pohrdáme právem, vlastním evropským právem, přímo na úrovni Evropské unie.